No se está hablando realmente con sentido común. Cada vez estamos más lejos en el lenguaje de la racionalidad.

Cada vez estamos más en la radicalidad.

Todo está lastrado de ideología en este debate y sobre todo tenemos unos nuevos clérigos que están expulsando del debate a todos aquellos que cuestionan, que buscan otras posiciones o que tienen otras posiciones reales. Yo creo que tendríamos que hacer todos un esfuerzo en esto para no permitir que esos clérigos, que esos fanáticos lleven el control de la discusión y eso es lo que parece que está pasando en Europa. Si ellos llevan el control de esta discusión, lo que han sido ideologías sustitutorias en el siglo XX —que han sido el comunismo y el nazismo— van a ser sustituidas ahora por este tipo de ideologías del ecologismo y el climacatastrofismo.